Hvala za besedo, podpredsednik. Spoštovani gospod minister. Moje poslansko vprašanje se nanaša na neumnost, ki jo je storilo upravno sodišče, ko je prepovedalo odstrel volkov za naslednje obdobje, in sicer z utemeljitvijo, da ni bilo dovoljšne utemeljitve po družbeni sprejemljivosti njihovega odstrela. Zdaj, sam sem tudi lovec in, tematiko dobro poznam. Z volkom se v zadnjih letih soočamo čedalje bolj pogosto. Kar se tiče odvzemov nekje od leta dva tisoč še, deset do, letos, vidimo, da se odvzem, predvsem pa tudi sam odstrel zmanjšuje. Če je bilo tako leta, dva tisoč dvanajst, odstreljenih enajst volkov, jih je bilo leta dva tisoč sedemnajst šest, leta dva tisoč šestnajst pa noben. Kar se tiče škode, leta dva tisoč štirinajst so jo naredili za sto petintrideset tisoč, leta dva tisoč petnajst za dvaindevetdeset tisoč, dva šestnajst za petinšestdeset tisoč in dva tisoč sedemnajst za sto petinpetdeset tisoč evrov. Čedalje bolj so upravičeno nezadovoljni kmetje, prav tako pa tudi, lovska zveza opozarja na škodo, ki jo volk dela po divjadi. Meni ... Mene kolegi stalno opozarjajo, trop volka odnese približno en komad, jelenjadi na noč. Trenutno je glede na vse projekcije in glede na ocene, ki so potekale na podlagi študij, v Sloveniji enajst tropov volkov. In strokovne službe so pripravili, lahko rečem, da, odličen dokument z vsemi raziskavami, z vsemi utemeljitvami, ki so ga naslovili Strokovno mnenje za odvzem velikih zveri v obdobju prvi oktober dva osemnajst do trideseti september dva tisoč devetnajst, kjer predlagajo, odstrel enajstih volkov, predlagajo odstrel, enega volka iz vsakega tropa z vsemi varovalkami, kot so, da lahko pade samo en volk v posameznem lovišču s posebnim namenom, da v kolikor, pade petinštirideset procentov volkov iz starostnega razreda dva plus, da se takoj ta odstrel ustavi. Potem da se ustavi, kadar, pade več kot petdeset procentov kvote, in to predstavljajo reproduktivne samice. Prav tako se odstrela volka ne sme izvajati v treh fazah: v fazi parjenja, v fazi poleganja mladičev in pa v fazi socializacije oziroma vzgoje. Spoštovani gospod minister! Na podlagi vsega tega me zanima, kaj boste storili, da bo ob naslednji pritožbi, ki jo bodo, vložili naravovarstveniki, ustavno oziroma upravno sodišče pritrdilo strokovnim načrtom in pa argumentaciji, da je odstrel volkov v Sloveniji več kot potreben.